Je sais également que nous pouvons compter sur la Présidence danoise pour avoir effectivement entendu un certain nombre de propos. Je voudrais remercier tous les collègues, hommes et femmes, qui se sont exprimés aujourd'hui, parce que cela n'a fait que refléter le travail que nous avons collectivement effectué et qui est un travail très enrichissant pour tous.

Il y a longtemps que les femmes, dans certains pays, l'ont compris.

Il y a longtemps que les femmes dans les pays en voie de développement ont pris conscience de la nécessité de se mobiliser et on sait qu'on peut compter sur elles.

Je crois que c'est la seule façon malheureusement de faire avancer les choses. Si on n'utilise pas cet outil des quotas, nous ne parvenons pas à faire progresser l'égalité hommes femmes.